Ich möchte Sie bitten, trotz der interfraktionellen Überlegungen erst eine Delegation zu machen und das in der Mini Plenumtagung zu tun, diese Frage jedoch jetzt schon in dieser Woche zu behandeln. Denn die Entscheidung in dem etwas seltsamen gerichtlichen Verfahren läuft jetzt.

Ich weiß, es ist eine Bestätigung da, das in der November Sitzung zu machen.